Tegelikult on siin erinevaid põhjuseid välja toodud, kuid minu arvates on üks oluline põhjus ühisvõlakirjade mittetoetamiseks see, et see paneb ühed riigid olukorda, kus nad ainult vastutavad ja teised riigid satuvad olukorda või jäävad endiselt olukorda, kus nad lihtsalt naudivad laenudele tuginevat heaolu. Meil on olemas juba erinevad meetmed, mis me oleme vastu võtnud, alates sellest, et Maastrichti kriteeriumidele on vilistatud.

Need tuleb tegelikult ellu rakendada, enne kui me läheme mingitele muudele uutele väljakutsetele vastu. Võtkem kasvõi ESMi, kus suured osad riigi eelarvetest, ka märkimisväärne osa minu enda riigi Eesti riigi eelarvest, on ESMis garandiks ja praegu tekib tõesti selline tunne, kus meil juba on justkui püksid jalast ära võetud ja nüüd öeldakse, et andke aluspüksid ka selleks, et garanteerida vatipüksid nendele, kes on jõudnud oma sotsialistliku majandamisega võlakriisi.